Monsieur le Président, chers collègues, en janvier nous avons commémoré la découverte des atrocités du camp d'Auschwitz pour que ces horreurs ne se reproduisent plus jamais.

devant ce constat, nous devons repenser la lutte contre l'ensemble de ces atteintes morales, psychologiques et physiques. La lutte contre les discriminations ne doit plus être comparée, concurrencée par un vocable spécifique qui divise plutôt qu'il ne rassemble. L'intersectionnalité et le mot discrimination sont pertinents pour appréhender ce défi majeur avec solidarité et lutte par tous et pour tous. Cet engagement contre les discriminations doit être universel, sans considération sur l'origine, le genre, la religion, l'orientation sexuelle ou tout autre critère pouvant définir l'oppresseur et l'oppressé. En effet, nul besoin d'être une femme pour défendre une femme, nul besoin d'être juif, chrétien, musulman pour défendre un juif, chrétien, musulman, nul besoin d'être homosexuel pour défendre un homosexuel.